À quoi bon soutenir la recherche et le développement, à quoi bon soutenir l'investissement mais aussi décider de standards sociaux et environnementaux que nous soutenons bien entendu si, à côté de cela, en même temps, l'Union européenne ne dispose pas d'outils efficaces pour protéger cette industrie européenne? C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à cette concurrence déloyale vous l'avez entendu il y a une certaine unanimité, ici, au sein du Parlement européen. Il y a des propositions de la Commission qui sont formulées et vous, au Conseil, vous tergiversez.

ils en assumeront alors cette responsabilité par rapport à l'industrie européenne.